Pani predsedajúca, chcem sa v úvode poďakovať pani Mogherini za jej päťročnú prácu a nasadenie, ale ak dovolíte, teraz by som sa chcela obrátiť na novú Komisiu a aj na jednotlivé členské štáty, aby boli v budúcnosti dôslední a zodpovední. Nemôžeme pripustiť, aby sme zanevreli na našich východných susedov, a pokladám za nesprávne, že sme zastavili procesy prístupové s Macedónskom a s Albánskom. Špeciálne Macedónsko urobilo obrovské rozhodnutia a kus práce na to, aby sme ich takýmto spôsobom demotivovali, a musíme si uvedomiť, že takéto rozhodnutia sú demotivujúce aj pre našich východných partnerov.

Aj kvôli samotnej stabilite, prosperite a bezpečnosti tu u nás v EÚ. Spolupráca s našimi východnými partnermi je aj obrovskou príležitosťou rozširovať európske myšlienky. Prístupové rokovania, ale aj medzinárodná spolupráca smerom na východ slúži aj ako nástroj rozširovania hodnôt, ktoré chceme, aby vo svete prevládali. Ukrajina, Moldavsko, Arménsko vzhliadajú k Európe, tak by sme ich nemali našimi negatívnymi postojmi v budúcnosti sklamať.